hundrað tuttugu og fimm nítján hundruð níutíu og níu um málefni aldraða með síðari breytingum samkvæmt frumvarpinu er gert ráð fyrir að vistunarmat aldraðra það er faglegt einstaklingsbundið mat á þörf aldraðra einstaklinga fyrir vistun í dvalar og hjúkrunarrými eða önnur úrræði verði fært frá þjónustuhópum aldraðra á hendur fárra faghópa sem sinni því verkefni eingöngu markmiðið með þessu er að stuðla að auknu samræmi við gerð vistunarmats og tryggja eins og kostur er faglegar og samanburðarhæfar niðurstöður matsins um allt land þetta er í samræmi við tillögur ríkisendurskoðunar um stjórnsýsluúttekt á þjónustu við aldraða frá því í október árið tvö þúsund og fimm sem sagt í þessari skýrslu sem við gerðum hér að umtalsefni hér áðan ríkisendurskoðun benti á að vísbendingar væru um að þjónustuhópar aldraðra hefðu misgóðar forsendur til að sinna þessu hlutverk og kanna þyrfti hvort ekki hætti að fækka hópunum og veita þeim betri fræðslu í þeim aðferðum sem beitt er við að meta vistunarþörf einstaklinga samkvæmt núgildandi fyrirkomulagi eru þjónustuhópar á landinu um fjörutíu talsins í frumvarpinu er gert ráð fyrir að ráðherra skipi þriggja manna nefndir fagfólks og jafnmarga varamenn með sömu menntun og aðalmenn til að sinna vistunarmati aldraðra nánar verður kveðið á um framkvæmd og fyrirkomulag vistunarmatsins í reglugerð en fyrirhugað er að fagnefndir sem sinna vistunarmati veri sex til níu á landinu öllu skynsamleg nýting dvalar og hjúkrunarrýma ræðst að verulegu leyti af framkvæmd vistunarmats og vistun aldraðra á stofnanir miklu skiptir að einstaklingar fái þá þjónustu sem þeir þarfnast á því þjónustustigi sem best hentar þörfum þeirra á hverjum tíma stefna stjórnvalda í málefnum aldraðra er sú að styðja aldraða til að búa sjálfstæðri búsetu á eigin heimili eins lengi og unnt er eins og kveðið er á um í málefnum aldraðra kannanir hafa sýnt að aldraðir vilja almennt búa heima eins lengi og kostur er með eða án heimaþjónustu engu að síður er hlutfall aldraðra á stofnunum hér á landi nokkuð hátt í samanburði nágrannaþjóðir okkar kannanir sem heilbrigðis og tryggingaráðuneytið hefur staðið fyrir hafa leitt í ljós að hátt hlutfall aldraðra sem búið er að meta í þörf fyrir vistun á dvalar eða hjúkrunarheimili geti að eigin mati og að mati aðstandenda sinna búið áfram heima við óbreyttar aðstæður og enn fleiri með auknum stuðningi þetta bendir til þess að biðlistar gefa að einhverju leyti eða villandi mynd af raunverulegri þörf fyrir stofnanarými langir biðlistar hafa tilhneigingu til að lengjast vegna þess að fólk telur að með því að skrá sig tímanlega á biðlista geti það tryggt sér þjónustu þegar það þarf hennar mögulega með í framtíðinni og ég bendi aftur á það sem var rætt áðan að félagsþjónusta sveitarfélaga þar sem dregið hefur verið úr henni hjá sveitarfélögunum fyrir aldraða þá hefur það skapað óöryggi sem eykur þungann á að fólk vilji fara á biðlista þegar öldrunarstofnanir taka inn nýja vistmenn ber þeim að láta þá ganga fyrir sem lengst hafa beðið með brýna eða mjög brýna þörf fyrir vistun samkvæmt vistunarmati þetta undirstrikar mikilvægi þess að vistunarmat sé unnið á eins faglegan og samræmdan hátt og kostur er til að tryggja að þeir fái hjúkrunarrými sem helst þurfa á því úrræði að halda og enginn sé vistaður á stofnun á röngum forsendum án þess að þörf eða vilji sé fyrir hendi samkvæmt frumvarpinu mun ríkissjóður að öllu leyti taka á sig kostnað vegna vistunarmats en gert er ráð fyrir að meðalverð hvers mats verði á bilinu þrjátíu og fimm til fjörutíu þúsund krónur eða um sextíu til sjötíu milljónum króna á ári miðað við sama fjölda mata og hafa verið metin að undanförnu er þá get ráð fyrir fækkun matsnefnda og auknu hagræði sem felst í því að hver nefnd vinni mun fleiri möt miðað er við að breytingin taki gildi fyrsta janúar tvö þúsund og átta með þessu er sem sagt verð að taka að hluta til kostnað af sveitarfélögum sem mun þá lenda á ríkinu í stað sveitarfélaganna virðulegi forseti ég tel brýnt að frumvarp þetta ljúki afgreiðslu á vorþingi svo unnt sé að hefja undirbúning að þeim breytingum sem frumvarpið felur í sér